Wir stellen organisierte Repressionen gegenüber den Tibetern fest. Was die Administration als Gleichbehandlung bezeichnet, ist eine Menschenrechtsverletzung. Aktivisten werden festgenommen, deren Familien verfolgt.

Wir fordern die uneingeschränkte Ausübung des Buddhismus. Das sogenannte Antiterrorgesetz soll doch nur Sanktionen legitimieren. Folge und Ausdruck der Verzweiflung ist die steigende Zahl der Selbstverbrennungen von Mönchen und Nonnen in den letzten drei Jahren mehr als 140. Wir haben angemahnt, dass die Umweltverschmutzung auf der tibetischen Hochebene dramatisch zunimmt.